Každý človek je jedinečný, má iné schopnosti, iné priority, iný spôsob života. Z tejto prirodzenej nerovnosti sa rodí motivácia mať sa lepšie motivácia, ktorá je hybnou silou ekonomiky. Snaha odstrániť nerovnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti však súvisí viac s ľudskosťou než s ekonomikou.

Lenže absolútne právo na potrat, ktoré obhajuje aj predložená správa, túto hodnotu spochybňuje. Povinné financovanie potratov z verejných zdrojov odoberá zdravotnú starostlivosť o jej morálny imperatív a degraduje ju na luxus, ktorý si nedokážeme odoprieť.